Der Vertrag, die Krisen, die Globalisierung machen Verhaltensänderungen von uns allen notwendig. Wir benötigen mehr europäisches Bewusstsein in den Mitgliedstaaten, mehr Aufrichtigkeit gegenüber der Europäischen Union, mehr EU in Europa, mehr EU in der Welt.

Eine Partnerschaft für ein Europa der Bürger, eine Partnerschaft gegen Nationalismen, Protektionismen und Extremismen, Verlogenheit, Verdummung, Verantwortungslosigkeit und mangelnden Respekt. Wir benötigen neben dem Stabilitätspakt für die Währung einen Nachhaltigkeitspakt für alle Politikbereiche, um glaubwürdiger zu werden und verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Es wird notwendig sein, das Defizitverfahren, die Exit Strategie und Europa 2020 zu einem gemeinsamen Konzept zu entwickeln, damit die Staatsverschuldung sinkt, Defizite abgearbeitet werden, Innovation gefördert sowie Wachstum und Beschäftigung nachhaltig geschaffen wird.